Hij toonde zich oprecht verheugd dat het Europees Parlement, ons Huis, vanmiddag aandacht besteedt aan de acute nood van de Congolese bevolking, waarvoor hij zich met hart en ziel inzet.